Zilele acestea au fost aduse în prim plan elemente extrem de importante în ceea ce privește Uniunea inovării și consider că este momentul să susținem măsuri care să facă posibilă, la nivel european, acțiunea pe care inițiativa Comisiei a descris o.

Nu trebuie însă să omitem faptul că, pentru perioada următoare de programare, la nivel regional este timpul să înceapă dezbaterile, astfel încât parteneriatele la nivel local, regional, dar și național sau transnațional să fie inițiate. În același sens, putem spune că dezbaterea largă a modalităților de dezvoltare în perioada următoare trebuie să fie pe agenda fiecărei regiuni. Apreciez ca fiind determinant dialogul între toți actorii relevanți, pentru a identifica valoarea adăugată a fiecărei regiuni și tipurile de acțiuni inovatoare pentru valorificarea acestora și fac apel la autoritățile locale și regionale să se implice în crearea parteneriatelor, în vederea unei programări cât mai reale și mai apropiate de nevoile și aspirațiile regiunilor